Monsieur le Président, parler d'une réforme aussi importante en une minute n'est pas chose aisée. Je reçois beaucoup de messages, dans mon territoire, dans le sud de la France, de citoyens de ma région qui me demandent de soutenir une agriculture durable. Je crois que les longs mois de travail du Parlement ont permis de répondre à cette préoccupation. Je souhaite réaffirmer ici un principe qui me tient à cœur nous ne devons pas opposer écologie et agriculture.

Les deux sont les faces d'une même médaille, l'interaction de l'homme avec son environnement. Nous ne pourrons pas faire de réforme durable de la PAC sans les agriculteurs ou, pire, contre eux. Je souhaite donc le dire à tous ici les parlementaires ont négocié âprement.

Les efforts de verdissement proposés par la réforme sont réels. Si quelques agriculteurs, par le passé, ont abusé des règles européennes, aujourd'hui, la majorité de la profession lutte pour une agriculture durable et de qualité et étouffe parfois sous la bureaucratie de certaines exigences et de certaines normes européennes.